Pane předsedo, pane komisaři, pět let okupace Krymu je pět let bezprecedentního porušování mezinárodního práva. Nejde pouze o otázku neporušitelnosti hranic, lidská práva jsou masivně porušována na Krymu. Jsou tam různé kategorie občanů, a například Krymští Tataři jsou vlastně bezprávní občané, kteří nemají žádná práva. Ukrajina potřebuje naši pomoc. Já plně podporuji Ukrajinu a dlouhodobě se stavím za její práva a chtěl bych se zároveň ukrajinskému lidu omluvit za činy, které dělá český prezident Miloš Zeman, který využije každou příležitost k tomu, aby poškodil česko ukrajinské vztahy. Chtěl bych se skutečně za to, jak se chová český prezident k ukrajinským občanům, omluvit. Aby se Ukrajina nestala naše černé svědomí, my musíme zachovat sankce, trvat na plném navrácení Krymu do ukrajinských rukou.